E quindi dobbiamo capire che dare oggi queste opportunità significa, fra l'altro, avere anche una maggiore produttività per chi è preoccupato dei costi e questo rende anche più facile la possibilità di accedere al lavoro per tante donne.